virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um lögmenn frumvarpið hefur að geyma tillögu til breytingar á einni grein á lögum um lögmenn númer sjötíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta felur breytingin í sér að felld verði niður skylda lögmanns sem starfar á evrópska efnahagssvæðinu til að njóta í þinghöldum aðstoðar lögmanns sem starfar hér á landi

bendir stofnunin á að þar sem aðila máls sé að íslenskum lögum heimilt að flytja mál sitt sjálfur sé óheimilt að takmarka rétt lögmanns á evrópska efnahagssvæðinu til að veita þjónustu í þinghöldum til að hann njóti aðstoðar lögmanns sem starfar hér á landi byggir stofnunin álit sitt á dómi evrópudómstólsins frá tuttugasta og fimmta febrúar nítján hundruð áttatíu og átta í máli framkvæmdastjórnar evrópusambandsins gegn þýskalandi þar sem sams konar álitamál var til meðferðar er því lagt til að umrædd skylda verði felld niður virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði